Hvala lepa. Spoštovani gospod Grims, iz tega vašega govora, je pravzaprav vel en sovražni veter, predvsem pa žaljiv. Rekli ste, da vam je zasmrdelo z leve opcije. Glejte, jaz sedim na levi strani, pa mi nič ne smrdi, zato to predlagam, da pogledate v lastne hlače, če mogoče tam ni kaj.